Juncker pour parler de la gouvernance économique dans la zone euro. Ils ont été désignés par le Conseil afin de faire des propositions pour le sommet de décembre.

Celle ci reprend les sept grandes mesures qu'il faut prendre dans ce plan pour redonner la stabilité à la zone euro. Il ne faut rien réinventer. Il ne faut pas discuter. Nous avons décidé d'une résolution claire et nette sur les sept grandes réformes à faire au niveau de la zone euro.

tout cela est très important et il faut donc le répéter mercredi aux chefs d'État et de gouvernement.

C'est au niveau national qu'on est en train de le discuter et non pas au niveau européen. Je dois vous dire que c'est un système compliqué.

fait? On refait une mesure nationale. On dit Les États doivent continuer à émettre les obligations et nous, Européens, allons donner une garantie